Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident Šefčovič! Das Arbeitsprogramm der Kommission setzt grundsätzlich den richtigen Schwerpunkt, nämlich durch den Klimaschutz und das Angehen der ökologischen Krisen gleichzeitig zu neuer Stärke der Europäischen Union und auch unserer Wirtschaft zu kommen. Das ist richtig. Aber gleichzeitig zeigt das Arbeitsprogramm eine Schwäche. Es ist doch sehr sehr allgemein und schwach, wenn es um die Durchsetzung der Rechtstaatlichkeit in Europa geht. Viele Bürgerinnen und Bürger haben den Respekt verloren vor unseren Reden, dass Europa eine Werte und Rechtsgemeinschaft ist. Wenn in Mitgliedstaaten grundlegende Rechte, wie etwa die Medienfreiheit, der Kampf gegen Korruption und auch die Stärkung der Demokratie mit Füßen getreten werden, dann darf das die Europäische Kommission nicht kalt lassen. Da reicht es nicht aus, Listen zu führen, sondern wir brauchen hier Durchsetzungs und Sanktionsmechanismen. Die aber werden in Ihrem Programm leider nicht deutlich ausgesprochen.